Piața unică digitală eficientă nu poate exista fără infrastructuri de încredere și de mare viteză. O piață unică digitală funcțională are nevoie de cetățeni europeni conectați, peste tot în Europa, dar, din păcate, realitatea arată că Europa a rămas în urmă cu dezvoltarea rețelelor 4G. Din păcate, conform celor mai recente date ale Comisiei privind banda largă de mare viteză, doar o proporție mică dintre gospodăriile europene au un abonament de peste 100 Mbps.

În ceea ce privește negocierile în curs, doresc să întreb Comisia ce calendar prevede pentru finalizarea Pachetului telecom, deoarece Consiliul este încă foarte împărțit.

Chiar dacă statele membre sunt foarte reticente, o armonizare crescută a spectrului, combinată cu aplicarea de principii comune pentru drepturile de utilizare a spectrului în cadrul Uniunii Europene constituie un remediu cheie pentru rezolvarea problemei lipsei de predictibilitate în ceea ce privește disponibilitatea spectrului.

Referitor la 5G care este stadiul actual al dezvoltării 5G și mai ales al parteneriatului public privat privind 5G lansat de Comisie în scopul de a oferi soluții, arhitecturi, tehnologii, standarde pentru infrastructurile de comunicații de ultimă generație, din ultimul deceniu?